Señor presidente, la ideología de género supone un asalto a la cordura, un virus que pretende meterse en todos los ámbitos, infectando las leyes y las instituciones, desconfigurando la propia realidad y creando una cultura victimista sin sentido ni esperanza, como ocurre en este informe, que mezcla temas muy importantes y serios, como aspectos que afectan a los derechos humanos —la trata de esclavas sexuales, la mutilación genital femenina, el matrimonio de niñas—, con teorías de género al servicio de otros intereses de poder, manipulando las conciencias, y se presenta como un lobo con piel de cordero. De esta manera, en vez de inspirar, exportamos fuera de nuestras fronteras filosofías y modelos que enfrentan y polarizan las relaciones entre hombres y mujeres, provocando conflicto, odio y resentimiento.